Dieser Partnerschaftsprozess ist gescheitert, doch die Spitzen der EU Institutionen sind dabei, Schecks für die Abschottung von Flüchtenden an den EU Außengrenzen auszustellen. Kaum ein Wort zur Gewalt gegen Journalisten, Kurden, zu zerstörten HDP Büros, kein Wort zu den begrabenen Hoffnungen der Gezi Bewegung.